Po wielu latach pracy komisji rolnictwa wreszcie możemy ogłosić, że mamy europejskie ramy prawne służące zwalczaniu nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności. Chciałbym podziękować komisarzowi Hoganowi za jego propozycję dyrektywy oraz sprawozdawcy Paolo De Castro, sprawozdawcom cieniom za ich pracę, która pozwoliła na wyjątkowo sprawne wypracowanie porozumienia i przyjęcie go jeszcze w tej kadencji. Nie sposób również nie wymienić pani przewodniczącej McGuinness, która trzy lata temu przygotowała opinię dla naszej komisji popartą następnie przez plenum. Dziękuję wielu, wielu innym osobom. Chcę wskazać na jedną z przyczyn słabej pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym, jaką jest duże rozdrobnienie producentów rolnych. Szacuje się, że tylko niecałe 10 gospodarstw ma możliwości konkurowania wielkością ekonomiczną na rynku. Stąd tak ważne dla poprawy pozycji rynkowej jest łączenie się producentów rolnych za pośrednictwem organizacji producentów i spółdzielni. Duża liczba małych gospodarstw nie ułatwia procesów powstawania zorganizowanych struktur gospodarczych, takich jak choćby wspomniane grupy producenckie. Chcę jeszcze podnieść problem potrzeby dialogu gospodarczego pomiędzy uczestnikami łańcucha żywnościowego. Wydaje się, że przedstawiciele sektorów rolnictwa, przetwórstwa, handlu częściej rozmawiają za pośrednictwem mediów niż bezpośrednio. Myślę, że to zadanie powinno spoczywać na Komisji Europejskiej, a także na Parlamencie. Na koniec chcę powiedzieć, że dyrektywa ta jest dużym kompromisem, który osiągnął komisarz Hogan w Komisji Europejskiej. Kompromisy, jak to kompromisy, nie zawsze rozwiązują wiele problemów. Mamy dobry początek.